og er um málefni listdansskóla íslands málshefjandi er háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður k gunnarsdóttir verður til andsvara hin síðari hefst klukkan tvö og er um fjölgun á stöðu öryrkja málshefjandi er háttvirtur þingmaður helgi hjörvar hæstvirtur heilbrigðisráðherra jón kristjánsson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein